Señor Presidente, he votado a favor de este Informe anual sobre las actividades del Banco Central Europeo en 2011, porque comparto que este organismo debe incrementar sus funciones en el futuro para poder completar las reformas que necesitamos para disponer de una verdadera supervisión financiera y una gobernanza económica en la zona del euro. Aprecio especialmente las advertencias en contra de la austeridad como único mantra para superar la crisis, y comparto al cien por cien la necesidad de que el Banco Central Europeo utilice su autoridad para obligar a las instituciones financieras a apoyar decididamente las operaciones de la economía productiva, especialmente aquellas que por su carácter innovador se integren en el esquema del crecimiento 2020. Igualmente comparto que el Banco Central Europeo debe hacer más para evitar que el círculo vicioso en el que están envueltos algunos países del Sur incorpore, entre sus consecuencias, una desventaja competitiva para todos sus sectores productivos por el escandaloso diferencial del coste del dinero que soportan respecto a sus competidores del Norte. Finalmente, agradezco la sensibilidad regional de un informe que, por primera vez, hace referencia a las regiones con competencias fiscales y tributarias, línea en la que hay que profundizar, y también saludo la apelación a incorporar la igualdad de género en una institución que, como la troika, espero que coincida con esta Cámara en que debe mejorar mucho en transparencia.